Hvala, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! V globaliziranem svetu surove konkurence se nizke davčne stopnje uporabljajo kot instrument za pritegovanje kapitala. Tranzicijske države, pogostokrat nagnjene k pretiravanju, tekmujejo med seboj, katera bo prvakinja v nizkih davkih. Zagovorniki davčnih oaz trdijo, da imajo davčne oaze vsaj dve dobri plati. Prva dobra plat je, da predstavljajo zdravo davčno konkurenco davčnim sistemom evropskih držav, ki so pokazale močno usmerjenost, da z visokimi davki preprosto odirajo svoje državljane. Druga plat pa bi naj bila, da davčne oaze omogočajo hitrejši pretok kapitala, od česar imajo korist predvsem nerazvite in s kapitalom siromašnejše države. Obstaja tudi razlaga, da ljudje bežijo v davčne oaze zavoljo svobode. Svobode za svoj denar, ki ga lahko brez dodatnih obremenitev reinvestirajo, kamor hočejo po vsem svetu, in svoje lastne svobode oziroma zaščite osebne integritete, svoje zasebnosti, kar je legitimna človeška potreba, ki tudi ni nelegalna. Koliko denarja so največje korporacije in bogati ljudje nagrmadili v davčne oaze, je nemogoče ugotoviti. Obstajajo različne ocene, ki se raztezajo na en na intervalu med enaindvajset tisoč in dvaintrideset tisoč milijardami dolarjev, samo zato, da bi se izognili plačevanju davkov. Spoprijem s pohlepom in močjo orjaških multinacionalnih korporacij in vplivom globalnega milijarderskega razreda ni samo moralno pravilen, to je tudi strateški in geopolitični imperativ. Organizirano in usklajeno državno delovanje pri odpravi zlorab v davčnih oazah bi ustvarilo nove davčne prihodke, s katerimi bi bilo mogoče ustvariti tisoče novih poslov, uresničiti, denimo, odločnejši premik k ekološko vzdržnemu kmetijstvu ali pa k hitrejši transformaciji naših energetskih sistemov k uporabi obnovljivih virov energije. Gre za spopad z močnimi interesnimi skupinami, ki želijo vse več vsega samo zase. Razviti davčni sistemi so to vrsto davčnih optimizacij prepoznali in jih s svojim sistemov, sistemom obdavčevanja racionalizirajo na razumno mero. Obdavčevanje v razvitih davčnih sistemih se tako nikoli ne pretvarja v ropanje. Namen predlagateljev zakona državnega sveta je dober in je prav, da ga poznamo. Težava je v tem, da je predlog v nasprotju z desetimi členi ustave, pri čemer velja izpostaviti retroaktivnost kot definiranje pomembnega povratno učinkovanje upravičujočega javnega interesa. Drugo, pravna dopustna, pravno dopustna nakazila, ki ne predstavljajo izogibanja plačilu davka. In tretje, definicijo držav, ki so opredeljene kot davčne oaze v luči načela o prostem pretoku kapitala. V poslanski skupini Demokratične stranke upokojencev Slovenije bomo zavoljo naštetih formalnih neustreznosti podprli sklep, da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Pozivamo pa vlado, da pripravi zakon, ki bo v skladu z evropskimi smernicami in bo omogočil repatriacijo plačil iz davčnih oaz in realizacijo dodatnih obdavčljivih prihodkov v Republiki Sloveniji. Hvala lepa.